Voorzitter, collega's, u hebt in uw waan om een grote Europese eenheidsstaat te creëren, nu kennelijk ook besloten om naast de euro eenheidsmunt ook de kers van een buitenlands en zelfs militair beleid bovenop de taart van uw eenheidsstaat te plaatsen.

Ik was als jonge man een felle Atlantisch gerichte voorstander van de NAVO en ik streed zij aan zij met Ronald Reagan voor de plaatsing van kernraketten tegen de Sovjetunie en dit tegen de toenmalige hier overheersende linkse en anti Amerikaanse elite in. Maar de eurocrisis heeft mij geleerd dat de eenheidsmaniakken van de Europese Unie gevaarlijke tegenstellingen binnen

Om dezelfde reden, de groeiende oorlogsdreiging, ben ik tegenstander geworden van uw gevaarlijke eenheidswaan inzake militair en buitenlands beleid, dat veel te verwijderd is van de Europese burgers.